Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich begrüße es sehr, dass wir heute durch diese mündliche Anfrage auf die durch das Schmallenberg Virus verursachte Tierseuche aufmerksam machen und dadurch zeigen, dass wir dieses Thema ernst nehmen.

Allein in Deutschland, Sie hörten es bereits, sind 944 Betriebe von dem Schmallenberg Virus betroffen. Für diese sind damit große Probleme verbunden. In meiner Heimatregion Schleswig Holstein gibt es bedingt durch die Küstennähe und den Deichschutz viele Schafhalter.

Gerade in dieser Zeit, wo sehr viele Lämmer geboren werden, stellt dieser Virus für viele der Betriebe eine existenzielle Bedrohung dar. Die Anzahl steigt weiter an. In Schleswig Holstein leiden Schafhalter genauso wie Rinder haltende Betriebe unter diesem Virus.

Auch wenn der Virus keine Gefahr für die Menschen birgt, so erleiden die Betriebe durch die Missbildungen und Totgeburten große finanzielle Verluste.

Mich würde interessieren, wie weit die Forschungen hier sind und ob die Kommission die Mitgliedstaaten bei der Suche nach einem Impfstoff unterstützt. Vielleicht sollten wir auch darüber nachdenken, ob es eine Möglichkeit gibt, den Betrieben, die durch den Virus starke finanzielle Einbußen haben, anderweitig zu helfen. Welche Möglichkeiten hat die Kommission hier, und welche Maßnahmen wurden bereits getroffen? Bitte handeln Sie schnell und informieren Sie uns ständig, wie der Sachstand ist.